Je viens d'un pays qui a été et j'en suis fier le plus dur dans la négociation sur l'accord nucléaire iranien.

Il faut aborder ce sujet de façon très rigoureuse et sérier les problèmes et les contentieux pour en parler ouvertement et comme je l'ai dit avec fermeté. Sur le plan d'action global commun, c'est un accord de compromis dont rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il est violé ou qu'il comportera de mauvaises conséquences.

L'attitude européenne de ce point de vue là est exemplaire.

Donc, là dessus, il faut être ferme et réagir. Sur la recomposition régionale, oui, bien sûr, l'Iran progresse du Yémen au Liban, mais l'Iran progresse aussi sur nos erreurs, sur nos indécisions et sur nos velléités. L'Iran est donc un acteur, qui n'est ni meilleur ni pire dans l'absolu que bien d'autres acteurs dans la région. Là aussi, nous devons faire preuve de réalisme. Nous avons des lignes rouges sur lesquelles il faut être totalement intransigeant, notamment la sécurité d'Israël.